Pane předsedající, naprosto podporuji, aby Evropský rozvojový fond nalezl své místo v celkovém rozpočtu Unie, a líbí se mi, že kolega Kaczmarek formuloval nerigidní stanovisko, a to nejen pokud jde o tlak na lepší kontrolu prostředků, transparentnost a efektivitu veřejné správy v zemích přijímajících rozvojovou pomoc.

Sdílím také obavy společně s ním, že soustředit se na velmi omezené množství bezpečných zemí na úkor států, v nichž jsou bezpečnostní rizika větší, je problém, protože právě proto může být pomoc v těchto státech potřebnější.

Jde o nákup zemědělské půdy především čínskými investory.